Une recherche de 2007 démontrant l'efficacité d'enzymes du lait de vache illustre le potentiel de substances biologiques dans la lutte phytosanitaire. Paradoxe d'une réglementation censée les favoriser, ces substances à faible risque peinent pourtant à obtenir les autorisations nécessaires.

Le paradoxe atteint son comble lorsque certaines huiles essentielles autorisées pour un usage culinaire se voient refuser ce sésame. Alors que la nocivité des produits phytosanitaires classiques semble établie et que leur efficacité se heurte à la résistance parasitaire, il est urgent de soutenir la recherche de solutions respectueuses de l'environnement et de la santé.